En el año 2030 las emisiones procedentes del transporte, la agricultura, los edificios y la gestión de residuos van a ser reducidas en un 30 respecto al año

Este Reglamento va a dar cobertura a diversas medidas que deben aplicar los Estados miembros, como son mejorar la gestión forestal y agrícola, sustituir las calderas menos eficientes en los edificios, reducir la eliminación de residuos en vertederos y promover tecnologías de transporte menos contaminantes. Pero los Estados miembros tienen retos sociales, ambientales, energéticos e industriales, y por ello es positivo que hayamos acordado dar a los países diferentes flexibilidades en relación con el cumplimiento de los objetivos de las emisiones. Esto va a permitir a los Estados miembros enfocar sus reducciones con las mayores ventajas tecnológicas y menores costes.

Los Estados miembros, sin embargo, tienen que desarrollar sistemas de cómputo que sean sólidos y comparables. Y concluyo felicitando al señor comisario por el esfuerzo que ha realizado durante estos meses de negociación, también al Consejo y pido a todos los Grupos políticos que apoyen el acuerdo en reconocimiento al gran trabajo que ha realizado el ponente de esta Cámara, señor Gerbrandy, y porque es